Jij die beweert dat wat jij doet mensen bij elkaar brengen is, dat het geen geld verdienen is.

Het is geld verdienen met onze gegevens en het is tijd dat wij met onze wetten ervoor zorgen dat Mark Zuckerberg in de toekomst een ander businessmodel heeft.